Nous importons du soja génétiquement manipulé en encourageant l'utilisation massive de pesticides pour nourrir nos animaux. Que fait la Commission européenne? D'une part, elle propose une stratégie de protection des forêts, voire de reforestation, mais, d'autre part, la PAC encourage l'agriculture intensive et l'importation massive d'aliments pour animaux. La Commission nous propose également un traité de libre échange, le Mercosur, qui aggravera la situation. L'Amazonie a brûlé pendant des semaines, sur une telle étendue qu'on a pu le voir de l'espace. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Soyons cohérents, faisons barrage aux produits issus de la déforestation et arrêtons d'encourager le président Bolsonaro à sacrifier la forêt amazonienne et ses habitants au secteur agro industriel.